Paní předsedající, já jsem tuto dohodu nepodpořil, protože to, co se tady říká, si myslím, že je poměrně dost velikánský nesmysl.

Smějte se, já si myslím, že kdo nezažil komunismus, jenom o něm sní a plácá tady nesmysly jako Vy. A Vy to dokazujete neustále i svým chováním teď při vysvětlení hlasování.